Konrad Adenauer sagte einst, als er seine Meinung plötzlich geändert hatte Keine Macht der Welt kann mich daran hindern, über Nacht klüger zu werden. Dieses Recht nimmt wohl auch Kommissar Kallas für sich in Anspruch. Er antwortete auf meine Anfrage vom 16. März 2010, in der ich wissen wollte, ob er von grenzüberschreitenden Fahrten von Monstertrucks weiß, mit eindeutigem Nein und sagte, würde die Kommission über einen grenzüberschreitenden Einsatz von Mega Trucks in Kenntnis gesetzt, würde sie gegen diese Mitgliedstaaten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Richtlinie einleiten. Als er jedoch von der International Road Union eingeladen wurde, wollte er von seiner eindeutigen Position nichts mehr wissen und die grenzüberschreitenden Fahrten plötzlich zulassen. Er wollte keine Änderung, sondern die Gesetze nur anders interpretieren. Der Hüter der Gesetze wollte die Gesetze plötzlich brechen. Darüber waren alle Fraktionen empört, egal ob sie nun für oder gegen die Monstertrucks sind, und forderten Aufklärung.

13. Juni 2012, Zitat Ich bewerte diese Vorgehensweise als juristisch einwandfrei, obwohl ich einsehe, dass diese Richtlinie nicht völlig eindeutig ist. Um alle Zweifel auszuräumen, wies er auf die anstehende Revision der Richtlinie hin, um den Sachverhalt des grenzüberschreitenden Verkehrs von Gigalinern neu zu überarbeiten. Auf diese Überarbeitung wies auch Kommissionspräsident Barroso hin, der von Parlamentspräsident Martin Schulz aufgefordert wurde, den Verkehrskommissar bei seinen illegalen Eskapaden zu stoppen. Aber auch den Hinweis seines Präsidenten ignorierte Kallas. In einem Interview am 11. Januar 2013 auf Europolitics sagte er, dass in der Überarbeitung der Richtlinie der grenzüberschreitende Verkehr von Gigalinern gar nicht behandelt würde.